Őszintén üdvözlöm Luis Michel képviselőtársam jelentését, amely végre kimondja azt, amit eddigi európai parlamenti munkám alatt végig szorgalmaztam. A hagyományos nemzeti kisebbségek, a regionális nyelvi csoportok és az autonóm régiók vonatkozásában átfogó uniós szintű védelmi rendszerre van szükség, amelyhez működőképes nyomon követési mechanizmus kapcsolódik. A jelentés rávilágít arra a tényre is, hogy a nemzeti kisebbségek védelmét nem lehet egyszerűen az idegengyűlölet és a megkülönböztetés elleni küzdelem révén megvalósítani, hanem ehhez konkrét jogi, nyelvi, kulturális, szociális rendszereket és eljárásokat kell alkalmazni. Külön kiemelném, hogy a szövegben arra is utalást találunk, amit az általam képviselt közösség tagjai pontosan tudnak. A mindennapi életben e kisebbségi közösségek tagjai akadályokba ütköznek az igazságszolgáltatás, az egészségügyi és szociális ellátás, oktatás és kultúra területén, aminek következtében sérülnek jogaik és európai uniós polgári méltóságuk, ami olyan helyzetek kialakulásához vezet, amelyekben saját tagállamuk nemzeti hatóságai másodrendű állampolgárokként kezelik őket. Meggyőződésem, hogy ennek a jelentésnek az elfogadása mérföldkőnek számít, hiszen felkéri a Parlament a Bizottságot, hogy hozzon létre szakpolitikai normát a nemzeti kisebbségek, köztük az őshonos, hagyományos nemzeti és nyelvi kisebbségi közösségek védelmére, tekintettel arra, hogy ezek létszáma meghaladja az Unió összlakosságának 10 át. Ezzel elkerülve a tagjelölt országok és tagállamok közötti különbséget tevő kettős mérce alkalmazását. A tagállamok felé is fontos kéréssel fordul a jelentés.

Ennek a jelentésnek az elfogadásával az Európai Parlament nem tesz mást, mint ami a szerződésekben meghatározott feladata megjeleníti az európai polgárok érdekeit.